Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie d'abord d'avoir invité la Présidence du Conseil à participer à ce débat sur la coopération avec la Turquie et en particulier sur les résultats du sommet qui s'est tenu dimanche.

En effet, nos relations avec la Turquie, tout particulièrement dans le contexte actuel, ont une importance considérable, tant sur les questions de la migration que sur le cadre plus large de nos relations. Nous partageons avec la Turquie beaucoup d'intérêts communs et notre coopération est indispensable face aux trois crises majeures qui nous affectent et qui affectent la Turquie. D'abord la guerre en Syrie et la nécessité absolue de trouver une solution politique à ce conflit particulièrement meurtrier et déstabilisateur. Ensuite, le problème des réfugiés, qui est directement lié à ce conflit, et finalement le terrorisme, qui a frappé à Paris, mais qui a aussi frappé en Turquie et ailleurs et qu'il faut combattre de façon implacable. Ce sommet a permis de parvenir à des résultats concrets et de confirmer la nécessité d'une coopération accrue, et d'un dialogue régulier. La revitalisation de nos relations, la libéralisation du régime de visas, des règles en matière de réadmission, ainsi qu'une aide humanitaire et financière en faveur des 2 millions de réfugiés en Syrie sont précisément des résultats concrets. Il faut dire aussi que tout ce que nous avons conclu avec la Turquie doit néanmoins nous encourager à poursuivre ce que nous faisons à l'intérieur de l'Union européenne. Toutes les mesures concernant une meilleure surveillance de nos frontières,

Vous comprenez, Monsieur le Président, qu'il n'appartient pas maintenant à la Présidence de présenter de manière détaillée le bilan du sommet. Il sera en effet plus opportun que monsieur le vice président, premier vice président de la Commission, vous fasse part de son évaluation de cette réunion. Cependant, comme le note la déclaration finale du sommet, tous les éléments agréés dimanche devront progresser en parallèle et faire l'objet d'une évaluation attentive.

soient mises en œuvre dans leur globalité et de façon solidaire. Et bien sûr le Parlement sera pleinement informé du suivi de ces décisions.